Zato želim da imamo minimalni standard među nama, zato što postoji potreba u EU u, postoje prekogranične prijevare, prekogranična korupcija i prekogranična potreba za zviždačima koji će nam ukazati na nepravde i negativne stvari koje se dešavaju.

Jedna je zviždačica u najvećoj tvrtki u Hrvatskoj u INA i, prije više godina imala nevjerojatne probleme zato što je otkrila neke negativne stvari u toj tvrtki.